Atrag atenția asupra problemei esențiale care îi afectează eficiența, și anume lipsa de informare a cetățenilor. În 2010, numărul petițiilor adresate Parlamentului a scăzut, iar multe dintre ele au fost declarate inadmisibile. Transparența de care are nevoie Parlamentul este asigurată în mare măsură de Comisia pentru petiții. De aceea, trebuie adoptate măsuri destinate promovării inițiativelor cetățenești.